Mais c'est une mission oh combien complexe, si l'on tient compte de la fragmentation des systèmes de soins nationaux, des différences structurelles entre les États membres et de l'évolution de la science qui rend possible des innovations dont le coût ne fera, sans aucun doute, qu'augmenter. Une mission dont nous avons pu cependant nous acquitter au mieux jusqu'à présent grâce à la mise en place d'un cadre réglementaire solide, avec la législation sur les médicaments humains, la directive sur les soins de santé transfrontaliers, le règlement sur les médicaments orphelins et beaucoup d'autres textes. Ce cadre réglementaire a permis d'encourager la recherche et l'innovation, grâce à des incitations soigneusement ciblées, tout en améliorant l'accès aux traitements. Preuve en est, en France, par exemple, où les traitements innovants sont souvent rapidement disponibles et les frais de médicaments ont été stabilisés entre 2009 et 2014. Les formidables innovations de rupture, qui arrivent enfin sur le marché, vont faire entrer la médecine dans une ère nouvelle et auront un fort impact sur les prix. Bien sûr, cela ne pose pas avec acuité la question de la pérennité de nos systèmes de soin, mais ce n'est pas pour cela que l'on doit baisser les bras. Or j'ai l'impression que c'est ce que certains ici ont voulu faire avec ce rapport, dont la version finale est heureusement bien plus mesurée. Je mets sérieusement en garde cependant ne ralentissons pas l'innovation de demain avec des calculs à court terme. La recherche médicale s'inscrit dans la durée et a besoin de visibilité et de stabilité.